Doresc și eu să mulțumesc domnului comisar și tuturor colegilor care au contribuit la acest raport, fie astăzi în dezbatere, fie prin amendamente.

Acest raport este rezultatul muncii împreună și colaborării foarte bune pe care am avut o.

Dacă putem accepta o toleranță la erori și la iregularități, toleranța trebuie să fie zero în ceea ce privește frauda. În al doilea rând, declarațiile naționale de management trebuie să fie semnate de responsabilul politic la nivel național, ministrul de resort. În al treilea rând, așteptăm cu mare interes controlul Comisiei în ceea ce privește procedura simplificată, pentru că este foarte important ca resursele proprii ale Uniuni Europene să fie cât mai bine colectate și bugetul să fie cât mai eficient consolidat. În al patrulea rând, privind legea achizițiilor publice și birocrația în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene la nivel național, avem de a face în multe state membre cu o birocrație excesivă menită, pe de o parte, să lupte împotriva fraudei dar care, pe de altă parte, creează oportunități pentru corupție și pentru fraudarea fondurilor europene.

Nu în ultimul rând, dar ultimul în intervenția mea, vreau să salut propunerea colegului Jens Geier privind introducerea unui sistem de suspendare sistematică a fondurilor europene atunci când apar suspiciuni în ceea ce privește frauda.